Nos stratégies de lutte contre la perte de la biodiversité sont un échec et nous connaissons les causes de cet échec. Le climat change, la biodiversité s'appauvrit, l'humanité doit se résoudre à s'adapter toujours plus vite et toujours plus difficilement. À Nagoya, à quelques semaines de Cancún, l'Union européenne a l'opportunité d'impulser l'adaptation de notre modèle de développement économique pour faire face aux enjeux du XXIe siècle. Dérèglement climatique, lutte contre la perte de la biodiversité et lutte contre la pauvreté ces trois enjeux et les réponses pour y faire face sont intimement liés. Nous avons la responsabilité de porter et d'amorcer un nouveau modèle de développement plus juste, plus équitable et plus durable. Alors parlons clair et concrètement. La résolution du Parlement identifie trois enjeux clés, qui soulèvent aujourd'hui plusieurs questions sur la position de la Commission et du Conseil. Le premier enjeu est bien sûr de commencer à protéger et à restaurer la biodiversité. Cela suppose un financement adéquat, la suppression de toutes les aides publiques néfastes pour la biodiversité et un budget dédié que nous proposons de multiplier par dix.

Le deuxième enjeu le coût de la perte de biodiversité pour la société, commence à peine à être évalué. Il représenterait environ 1 du PIB mondial, mais cette évaluation ne prend pas en considération la valeur sociale, culturelle, morale et scientifique de la biodiversité. L'Union européenne est elle résolue à refuser la monétarisation du vivant? Est elle déterminée à défendre le patrimoine commun de l'humanité et à réaffirmer que la nature n'a pas de prix et qu'elle n'est pas à vendre? Enfin, troisième enjeu, stopper le pillage des ressources génétiques par des entreprises et industries.